La stessa Commissione ne riconosce 55 miliardi all'anno e conferma che non sono per nulla diminuiti nel tempo. Al vertice di New York noi dobbiamo andare con delle proposte concrete, dire stop ai sussidi alle fonti fossili e abbandonarle totalmente nel medio periodo, proporre di ridisegnare la fiscalità, perché è semplicemente assurdo trattare allo stesso modo dei beni che hanno processi di produzione e impatti differenti sull'ambiente e sul clima. E dobbiamo andare a dire che non servono dei dazi per difendere i prodotti europei, americani o cinesi ma piuttosto serve una leva fiscale con criteri trasparenti e obiettivi ambientali, che tutto questo è coerente con l'idea di mercati aperti e di concorrenza, per premiare veramente chi innova.